La proposta originale della Commissione conteneva diverse criticità, sulle quali siamo intervenuti con successo in fase emendativa e negoziale.

per lo scorporo dal calcolo del deficit del cofinanziamento nazionale.